Kaj pa sama pravi? Zdaj še vprašanje ... Še vprašanje, koliko bo on imel, ne, tudi. Ja. Ja, pa ni mus, ni ... Ja, pa dobro, zdaj če bojo prej korona kaj se zmanjšala, bojo sigurno imeli kaj prej, ne. Pa kaj zdaj imajo vaje normalno vsak dan, ali kako? Kaj pa kaj pa pravi Nina? Mislim, danes je te klicala? Kaj bo tako te pol čez celo novo leto tu, ne? Ka pa ... ka pa v službi? Pri vas? Če pa z ... Če pa so vam zdaj dopust, ne morete dopusta imeti še ali kaj? Kaj pa tisto zdaj, ko so, ko so rekli, da vam bojo tam nekaj pregradili, kaj boste zdaj imeli oni covid oddelek? Nič kaj pametnega, samo se jezimo s totimi Avstrijci. Niso te dostave tako, kot bi morale biti, pa pa elementov ni fertik pa reklamacij je polno. Kje sta pa te bila danes vidva? Kako to, Lidl, ali kaj? Tudi sta bila, ne, če sem videl, da sta tam prek šla. Ja saj boš videla, ne. Dosti ka, nimaš ka narediti. Ja pa nimaš placa, veš. Pa ne vem, premalo, premalo je, da bi va imela vsega, vsega toliko. Ne. Te pa tisto ti nič ne pomeni pol, ne, ka boš te imela tri korenčke. Dobro, tisto ti lahko poje vse, karkoli imaš, ne. Pa stokrat sem ti rekel, da za maline je prevelik grm. To nimaš, ki imeti. Brez veze. ful velik grm zraste. Ne moreš to imeti. Preveliko je. To moraš imeti ful plac. Zdaj ne vem, kako ima, zdaj to ima pavzira ali kaj je zdaj? Ja, te zdaj pa status ji bo ... Ni, ni vpisana. Če pa imaš ... Ja, pa to avtomatsko pol oni imajo, če je če je vpisana. Ne, saj tam ... Se pa so ji njej so ji normalno poslali, da je vpisana, kot vsem drugim. Te bi morala imeti to to avtomatsko porihtano. Ne vem. Kaj je rekel Jani, kako dolgo morava to govoriti? Te povej nekaj še. Ka te ima? Če pa te imajo vse isto. Mogoče pa nisi ... Mogoče pa nisi našla. Kaj sta pa še kupila danes vse? To sta tja hodila v oni Mercator? Z avtom? Ka ti samo šla gledat, če imajo lučke? To si šla samo gledat, če imajo lučke? Te pa ni tu en bil? Ja, tisto je ... Ja, pa dobro, saj če . Tega ne vem, bi moral pogledati. Pa totega, ne, vzemi zdaj. Te pa ne ? Ja no, zakaj pa bi rabila? saj pa te to ... To ne, ne rabiš podaljška. Ja, takega kratkega nimam, ne, nobenega. onega črnega. Jutri, jutri si zjutraj? Drugi teden popoldan, ne? One, ja, naredi s ... prijatelje ali kaj je. Tistega s tistega največ vun pride. Kdaj pa te je rekla Nina, da prideta? Te pa noben ni z avtom tam? To je preveč drago, to je predrago, si nor. A več. Dvesto evrov ali pa še več. Sigurno. Kako si kaj kaj kuhata? Kako jesta, ne vem? Ja, pa koliko si cajta vzameta, ne. Ja, samo veš kaj, to zjutraj pred treningom, da gre nekaj kuhat pa pol petih sta komaj fertik, te je pol že večer, ne. Če je pa pravila zadnjič, da do petih ali kolikih, da ima. Ja, pa nekaj pa morajo delati, ne, mislim, če že so tam, kaj te hočejo drugo. Verjetno pa imajo več teh prestav, ki jih trenirajo, nimajo samo eno. Ne vem. Koliko pa jih te je? Tam Ljubljani, ko imajo. Ja, ne vem, koliko je vseh v skupini, ja, če pa jih, če jih samo po pet lahko ... Ja, samo ni mi jasno, kako lahko toliko, če jih, če jih je tako dosti, da po pet jih samo dela, ki imajo, ne, kako lahko delajo. Ne.